Sie wurden ermordet, weil sie Korruption aufgedeckt haben. Ihre Schicksale sind allerdings nur die Spitze des Eisbergs, denn auch hier in Europa geraten immer mehr Journalisten unter Druck, werden drangsaliert, gefeuert, angegriffen oder eben sogar ermordet. Ich will es ganz deutlich sagen Es gibt keine Pressefreiheit, wenn Recherchen zu Korruption mitten in Europa mit dem Tod enden. Doch ohne Journalisten, ohne freie, ohne vielfältige Presse, gibt es keine Demokratie. Ohne Journalisten gibt es keine Kontrolle der Mächtigen, wo andere Institutionen versagen, und ohne Journalisten öffnen wir Korruption und Vetternwirtschaft Tür und Tor. Deshalb ist der Schutz dieser wichtigen Aufgabe, die die Journalisten erfüllen, eine der Kernaufgaben unserer Demokratie. Wenn unsere Mitgliedstaaten, die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, bei diesem Schutz versagen, die Grundrechte hier in der Union nicht schützen, dann muss die EU eingreifen und notfalls den Mitgliedstaaten die Mittel kürzen.